Domnule Președinte, doamnă comisar, stimați colegi, nu vreau să intru în polemică cu unii dintre colegii antevorbitori, dar cred că Organizația Mondială a Comerțului a devenit cu atât mai importantă cu cât actualele complexități ale mediului economic necesită o instituție multilaterală care să guverneze practicile comerciale.